Ja. Hvala lepa. Jaz dajem repliko pač na to, kar je bila, kar je bilo povedano; tudi če nisem bil neposredno imenovan, sem se razbral v sami vsebini, in Poslovnik Državnega zbora govori o sami vsebini. Glejte, jaz sem, bi prosil, če lahko dobim še podatke glede tega, koliko se bodo dejansko zmanjšali socialni prejemki, na to niste dejansko odgovorili, ali pa povejte, da jih nimate teh podatkov. Ne, govoril samo o štipendijah, kako se bodo zmanjšale, in govoril sem o otroških dodatkih in tako naprej, ne. To je ena zadeva. Zdaj, druga zadeva. A veste, polovici kmetov se bo povečal katastrski dohodek in s tem se bo povečala obdavčitev in s tem se bodo zmanjšali socialni prejemki. To je to je dejstvo. Ne. In, Tukaj, da tako rečem, ta koalicija in ta vlada je za to, da se kljub ugodnim razmeram, da se kljub temu, da so višji prihodki, da se kljub temu poveča obdavčitev teh kmetov. To je prva zadeva. In druga zadeva. Glejte, o pravičnosti, a je to pravično ali ne, je pa seveda zdaj to težko govoriti. In vi trdite, da je to dejansko bolj pravično. Mi trdimo, da ni bolj pravično zaradi tega, ker je katastrski dohodek bil določen nepravično. In to, kar govori doktor Krajčič o tem, koliko se bo, seveda, lesa posekalo na začetku in tako naprej, morda. Vendar takrat, ko bodo ti dohodki uplahnili, bo ta obdavčitev ista ali še večja in bo breme še večje zaradi tega, ker imamo tukaj progresivno lestvico. In zdaj če ob vsej tej davčni, bom rekel, zadevi in bistvu nesprejemanju tega še jaz omenim, čeprav gospod Kundera na spada v tematiko davkov, lahkost bivanja, o čemer govori tista ta knjiga oziroma gospod Kundera, potem vam rečem, da ta knjiga govori o enkratni priložnosti, ki jo imate v svetu, ki jo lahko naredite in je neponovljiva. In seveda tudi o tragičnosti tistih dogodkov iz leta oseminšestdeset. In zdaj imate, spoštovana koalicija, to enkratno priložnost, da odpravite norost, ki je bila napisana pred tremi leti, in zagotovite sistem in si ga navsezadnje potem sami postavite. Ravno to lahko danes naredite. Enkratni dogodek. Kajti enkratni dogodki in niso ponovljivi, glejte, tamle gor še vedno kaže ...